komið að þriðju fyrirspurn minni til hæstvirts samgönguráðherra um samgöngumál hér á suðvesturhorninu og lýtur að tvöföldun hvalfjarðarganga það er auðvitað kunnara en frá þurfi að segja að hvalfjarðargöngin voru á sínum tíma mikið framfaraskref fyrir samgöngumál hér á þessu svæði og fyrir byggðaþróun á vesturlandi og snæfellsnesi og norðvesturlandi og skipti miklu máli það er líka kunnara en frá þurfi að segja að umferðin um hvalfjarðargöngin hefur orðið miklu miklu meiri en menn reiknuðu með þegar ráðist var í

allt að fjórfaldast frá því árið nítján hundruð níutíu og átta þegar gögnin voru opnuð það hefur verið talsvert um það rætt að það þurfi að ráðast í tvöföldun hvalfjarðarganga hugsanlega og reyndar hefur í þeirri umræðu blandast hugmyndir um að láta núverandi veggjald í hvalfjarðargöngin framlengja það og láta það greiða fyrir tvöföldun hvalfjarðarganganna vegna þess að það er ljóst að innheimta veggjaldanna eins og þau eru í dag hafa verið að greiða upp þær skuldbindingar sem hvíla á þessu verkefni miklu hraðar en gert var ráð fyrir í upphafi ég hef þess vegna af þessu tilefni líka lagt fyrir hæstvirtan samgönguráðherra fyrirspurn um tvöföldun hvalfjarðarganga fyrstu mun ráðherra beita sér fyrir því að tvöföldun hvalfjarðarganga verði í næstu samgönguáætlun annars hvenær mætti búast við að framkvæmdir gætu hafist við þá mikilvægu samgöngubót þriðja hvaða stefnu hefur ráðherra um fjármögnun verkefnisins mun hann tryggja jafnt aðgengi allra vegfarenda um göngin eða hyggst hann leggja til upptöku veggjalda sérstaklega vegna þessa síðasta liðar sem er samhljóða fyrirspurn um fyrri mál og hæstvirtur ráðherra kaus að snúa upp á mig og óska eftir að ég svaraði skoðunum mínum um þetta atriði vil ég bara segja það að hér getur gegnt nokkuð öðru máli þegar við erum að tala um hvalfjarðargöngin en hin verkefnin þar sem nú þegar er innheimt veggjald í hvalfjarðargöngin þannig að það er fróðlegt að heyra viðhorf hæstvirtur ráðherra til þessa sérstaklega og ekki síst í ljósi þeirrar umræðu sem fór fram fyrir síðustu þingkosningar og yfirlýsinga og loforða frá einstökum frambjóðendum í norðvesturkjördæmi meðal annars háttvirtur þingmaður guðbjarti hannessyni um að það ætti að afnema veggjöldin í hvalfjarðargöngum þess vegna er sérstaklega fróðlegt að heyra viðhorf hæstvirtur ráðherra til